Schimbările climatice pe care fiecare din noi le resimte au consecințe ecologice și sociale care afectează în cele din urmă sănătatea umană prin schimbări ale calității și cantității apei, aerului și hranei, dar și prin alterarea tiparelor meteorologice, agricole și a ecosistemelor. S a demonstrat științific faptul că beneficiile reducerii emisiilor antropogenice non CO 2 se fac simțite imediat și direct în zonele în care se iau măsuri. Mă bucură faptul că am reușit să depășim faza în care emisiile de dioxid de carbon erau de vină pentru toate relele din atmosfera terestră și că, în fine, a venit momentul să acționăm și asupra celorlalți factori, la fel de nocivi ca și dioxidul de carbon. Doar ca un exemplu, în prezent se estimează că impactul total al utilizării de hidrofluorocarburi asupra încălzirii globale reprezintă aproximativ 2 din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră.

2050. Ca atare, dacă vrem să luăm taurul de coarne, industria ar avea nevoie rapid de un cadru legal stabil pentru a încuraja producătorii să dezvolte alternative la HFC uri. Așa cum am spus, acesta este doar un exemplu dintre multele acțiuni posibile în cazul reducerii emisiilor antropogenice. Mi am dorit ca răspunsul Comisiei la întrebarea adresată cu privire la acest subiect să fie unul concret și ferm, care să permită luarea unor măsuri într un interval de timp relativ scurt. De asemenea, deoarece Protocolul de la Montreal a reușit să demonstreze că este posibilă reducerea cu succes a emisiilor gazelor cu efect de seră, consider că reprezintă forumul cel mai potrivit pentru a reglementa și a reduce la nivel internațional producția și consumul de hidrofluorocarburi.